U moet niet denken dat dat toevallig is, daar is hard aan gewerkt.

het lijkt wel alsof de Kosovaren gestraft worden voor het feit dat een aantal EU lidstaten zich nog altijd niet heeft kunnen verzoenen met de onafhankelijkheid van hun land. Ik vind dat bijzonder jammer.

Ik wil tenslotte namens mijn fractie duidelijk maken dat ook wij absoluut gehecht zijn en blijven aan de eerbiediging van alle Kopenhagen criteria door de kandidaat lidstaten, zonder enige uitzondering voor wie of wat dan ook. Evenmin laat de absorptiecapaciteit van de Europese Unie ons onverschillig, men mag dat niet geloven. Maar wat wij niet graag zien is dat sommige collega's deze notie van absorptiecapaciteit lijken te willen gebruiken om de toetreding van nieuwe lidstaten op de lange baan te schuiven. Daar zijn wij het niet mee eens. Conclusie ik denk, mijnheer de commissaris, dat de afgelopen vijf jaar inderdaad succesvol waren.